Radzie zależało na zachowaniu na trwałe procedury opt outu i realnym wydłużeniu dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy.

Problem dyżurów to jest problem przede wszystkim pracujących w służbach publicznych, ale głównie w służbie zdrowia, gdzie wydłużanie czasu pracy to nie jest tylko pogorszenie warunków pracy lekarzy czy pielęgniarek, ale także zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów i w dalszej kolejności odpowiedzialność cywilna lekarzy

Dobrowolność w tej sprawie wyglądała tak, że w jednym z radomskich szpitali, w Polsce, nie przyjmowano do pracy nikogo, kto się nie zgodził na tę procedurę.

Podział dyżuru na część aktywną i nieaktywną jest próbą uznania za czas wypoczynku czasu w rzeczywistości będącego w dyspozycji pracodawcy, spędzanego w miejscu pracy, czasu, którego nie można organizować samodzielnie. A więc jest to praktycznie okradanie pracownika z jego czasu.